á umferðarlögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og sjö og lögum um vátryggingastarfsemi tilefni og tilgangur þessa lagafrumvarps er innleiðing tilskipunar sem hér er vísað í um breyting á lögum um ábyrgðartryggingu vegna notkunar vélknúinna ökutækja tilskipunin sem almennt gengur undir heitinu fimmta tilskipun um ökutækjatryggingar var tekin upp í samninginn um evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar sjöunda júlí tvö þúsund og sex samkvæmt sjöttu grein tilskipunarinnar átti að hafa verið búið að innleiða hana eigi síðar en ellefta júní tvö þúsund og sjö en vegna þess hve vorþingið stóð stutt reyndist hins vegar ekki unnt að standa við þau tímamörk og þess vegna er málið komið núna á haustþingi og fresturinn í sjálfu sér runninn út í tilskipuninni eru ákvæði sem gera auknar kröfur um vernd tjónþola sem verða fyrir tjóni af völdum vélknúins ökutækis þannig að þetta er mikilvæg tilskipun í sjálfu sér og eykur neytendarétt hér í landinu gangi hún fram og er hluta þessara ákvæða þegar að finna í íslenskri löggjöf í frumvarpinu eru því eingöngu tillögur um lagabreytingar sem eru nauðsynlegar til að aðrir hlutar tilskipunarinnar verði innleiddir ætla ég hæstvirtur forseti að gera nánari grein fyrir þeim ákvæðum fimmtu tilskipunarinnar sem kalla á lagabreytingar og eru tilefni þessa frumvarps sem ég mæli fyrir hérna í fjórða grein fimmtu tilskipunar er mælt fyrir um breytingu á ákvæði í þriðju tilskipun þess efnis að vátryggingartaki skuli hvenær sem er eiga rétt á að óska eftir yfirlýsingu eða vottorði frá vátryggingafélagi um skaðabótakröfur sem varða vátryggt ökutæki eða um að ekki sé um slíkar kröfur að ræða yfirlýsingin skal ná til fimm ára og vátryggingartakinn skal fá yfirlýsinguna í hendur innan fimmtán daga frá því hann setti fram beiðni um hana það kemur fram í fara orðum tilskipunarinnar að rökin fyrir ákvæðinu eru þau að aðili sem óskar eftir að kaupa nýja vátryggingu í öðru vátryggingafélagi eigi að hafa möguleika á því að færa sönnur á tjónasögu ökutækisins samkvæmt fyrri samningi samkvæmt fyrstu málsgrein umferðarlaga númer níutíu og fjögur nítugasta og fjórðu grein setur viðskiptaráðherra reglur um framkvæmd vátryggingarskyldunnar þar á meðal um skyldu vátryggingafélaga til að taka þátt í gagnkvæmu ábyrgðarkerfi vegna tjóna af völdum óvátryggðra eða óþekktra ökutækja það skal lagt til að þessi heimild verði rýmkuð þannig að ráðherra geti sett reglur um skyldu vátryggingafélaga til að gefa vottorð með upplýsingum um skaðabótakröfur sem varða vátryggt ökutæki eða að ekki sé um slíkar kröfur að ræða á grundvelli þeirrar heimildar er síðan unnt að setja reglur um vottorðagjöfina í tiltekinni reglugerð í fjórða grein tilskipunarinnar er enn fremur kveðið á um breytingu um að upplýsingamiðstöð sem viðurkennd er í samræmi við fjórðu tilskipun á íslandi að alþjóðlegar bifreiðatryggingar sf skuli veita upplýsingar sem nefndar eru í tilskipuninni til sérhvers sem átt hefur hlut að umferðarslysi sem vátryggt ökutæki veldur þar með er fellt niður skilyrðið um að tjónið hafi

fyrir um aukna möguleika á aðgangi tjónþola vátryggingafélags hans eða lögmanns að grundvallarupplýsingum sem eru nauðsynlegar fyrir meðferð tjónamáls tilskilið er að þessar upplýsingar skuli í ríkum mæli liggja fyrir í rafrænu formi á miðlægri skrá í hverju aðildarríki og vera aðgengilegar þeim aðilum máls sem um þær biðja til grundvallarupplýsinga má telja upplýsingar um skráningarnúmer ökutækis hvernig vátryggingu er háttað nöfn og heimilisföng símanúmer þeirra sem hlut eiga að máli og tjónsstað ásamt upplýsingum í lögregluskýrslu eða tjónstilkynningu um aðdraganda tjónsatviks eða tjónsuppdrátt samkvæmt fyrstu málsgrein nítugasta og fjórðu greinar umferðarlaga skal ráðherra viðurkenna upplýsingamiðstöð til að aðstoða við öflun upplýsinga um vélknúið ökutæki sem valdið hefur tjóni og

og getur ráðherra sett nánari reglur um starfsemi hennar í þriðju grein fimmtu tilskipunar er kveðið á um breytingu á annarri skaðatryggingatilskipuninni og breytingin felur í sér að vátryggingafélag getur notað útibú sitt eða dótturfélag sem er vátryggingafélag í öðru aðildarríki sem tjónsuppgjörsfulltrúa vegna starfsemi félagsins í ökutækjatryggingum í athugasemdum sem fylgja frumvarpinu er gerð ítarleg grein fyrir ákvæðum tilskipunarinnar og þeim hlutum hennar sem innleiða þarf með lagabreytingum og ég hef núna verið að stikla í gegnum þeim hlutum sem þegar hafa verið innleiddir og þeim sem unnt er að innleiða með reglugerð þær reglugerðir eða reglugerðarbreytingar verða ýmist gefnar út af viðskiptaráðherra eða eins og gefur auga leið samgönguráðherra vegna þeirra ítarlegu umfjöllunar sem er í athugasemdunum með frumvarpinu tel ég ekki virðulegi forseti tilefni til að fara nánar yfir þetta hér og nú viðskiptanefnd fær málið nú til umfjöllunar ef vænta má að lokinni þessari umræðu og fer þar að sjálfsögðu vandlega og ítarlega yfir þetta ágæta mál